Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovana gospa ministrica! Problematika priobalnih hitrih cest H šest Jagodje-Lucija in H pet Koper-Dragonja se vleče že vrsto let. Hitra cesta H pet je v prostorskih načrtih in resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa do leta dva tisoč trideset mišljena kot glavna servisna tranzitna cesta med Koprom in Dragonjo, medtem ko v istem programu hitra cesta H šest namenjena razbremenitvi prometa ter dokončni povezavi priobalnih mest. Naj spomnim, da je piranski občinski svet leta dva tisoč šestnajst soglasno sprejel sklep, s katerim je zahteval ustavitev postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja za hitro cesto H šest ter skupaj s krajani in z vsemi občani močno nasprotuje izgradnji tega odseka. Zakaj je temu tako? Izgradnja hitre ceste H šest bi nedvomno še dodatno bremenila okolje, predvsem pa bi v celoti pomenila devastacijo in uničenje celotne strunjanske doline, ki je dejansko naravna dediščina občine Piran. Še več, cesta H šest, takšna, kot je trenutno zamišljena, bi z vsemi viadukti, s tuneli in ostalimi spremljevalnimi gradbenimi objekti močno uničila in degradirala celotno območje, kjer bi tekla predvidena trasa, še posebej pa širša dolina Lucije. Ker obstoječi načrti za izgradnjo trase niso vključili ustrezno prometno rešitev ceste proti na mejnemu prehodu Sečovlje, temveč se trasa konča v središču naselja, bo to vsekakor povzročilo izjemno obremenitev v prostoru ter gnečo. Kot nedvomno veste, v času vrhunca poletnih dopustov, ko se večina turistov vali preko teh dveh cest do Hrvaške, prihaja do neznosnih zastojev in kaosa na obalnih cestah. Ne samo da sta povezovalna cesta med Izolo in Sečovljami ter okolje preobremenjeno, tudi domačinom in lokalnemu prebivalstvu je življenje v poletni sezoni močno oteženo. domačinom je tako skorajda onemogočen dostop do doma in kmetijskih posesti, v kolonah pa čakajo tudi po več ur, čeprav se vozijo iz službe domov. Izgradnja ceste H šest bi poleg teh neznosnih pogojev povzročila še dodatne zastoje in še dodatno otežila življenje domačinov. Zato takšna rešitev ni sprejemljiva in ne rešuje nobenih dosedanjih problemov. Peter Gašperšič, vaš predhodnik, je v podobnem poslanskem vprašanju in na nekaterih srečanjih med, predstavniki občine Piran, Darsa in ministrstva odgovoril, da bo dinamika izvedbe teh dveh cest prilagojena na način, da se najprej izvede povezava Dragonja-Koper, torej H pet, in šele nato se bo nadaljevala gradnja hitre ceste Jagodje-Lucija, torej cesta H šest. Na podlagi navedenega vas sprašujem naslednje: Ali ni smotrno, da se morda v celoti opusti trenutni projekt in gradnja ceste H šest Jagodje-Lucija, vse napore pa se vloži v čimprejšnjo izgradnjo ceste Koper-Dragonja, ki je za razliko od prej omenjene smotrna in bi rešila vprašanje tranzitnega prometa, ki hudo obremenjuje občino Piran?